Ja, hvala še enkrat za besedo. No, moram reči, da po zadnjem izvajanju, moram reči, da bom malo lažje končal, z zadevami pri tem zakonu, ker očitno še je nekaj tako zdrave kmečke pameti, predvsem pa, znanja iz prakse tudi v koalicijskih poslanskih klopeh glede, problematike kmetijstva, tudi tega zakona, ampak upam, da ne bo ostalo samo pri besedah, ampak bo tako bilo tudi pri dejanjih, torej pri podpori k temu zakonu. Jaz moram reči, da že dolgo nisem, prejel kot predlagatelj, pa sem v prejšnjem mandatu bil kar pri nekaterih zakonih, toliko elektronskih sporočil, kot sem jih dobil danes. Ravno sedajle en gospod iz Bogojine je dal primerjavo med kmetom leta dvaindevetdeset in pa med kmetom, njim, pa verjetno je bilo takih ogromno, leta dva tisoč osemnajst. In verjetno bom nadaljeval zgodbo, ko je rekel gospod Krajčič, ja, kmet je iznajdljiv in pameten. Če bi, če vam prepošljem tale članek tega gospoda, bo verjetno ta iznajdljivost in pamet šla tako, da bo gospod prenehal s kmetovanjem oziroma njegov sin, kot je napisal, in bo zaradi davčnih primežev in pa zaradi birokracije opustil kmetovanje in šel drugam. Če je to želja te koalicije, potem imejte takšno koalicijo, ampak ne na račun slovenskih kmetov. In zato me še toliko bolj strah, ker smo komaj na polovici dviga katastrskega dohodka pa pravite: "Saj bo super," pa že sedaj ljudje poleg vseh davčnih, birokratskih ovir, da ne omenjam spet naravnih nesreč, imajo probleme s tem petinpetdesetprocentnim plačevanjem katastrskega dohodka. Kaj bo šele leta dva tisoč dvajset, ko bo sto odstotkov. Skratka, enkrat več tega. Ampak, kot je rekla gospa državna sekretarka, načelo pravičnosti te vlade bo takšno, da bodo kmetje na tisti strani, ki bodo plačevali v malho, ki se ji reče prihodki, zato da bo lahko ta koalicija in ta vlada delila samo posvečenim ljudem. In spoštovani! Prej ste govorili, to je parcialna rešitev. Mene je strah vaše sistemske rešitve, ker po tem, kar je povedal gospod Krajčič, in pri tem, kar je prejle objavila Slovenska tiskovna agencija, se kaže jasna intenca, kdo bo pri davčnem prestrukturiranju na tapeti. Kmetje, obrtniki in gospodarstveniki. Lahko pričakujemo leta dva tisoč dvajset katastrofalno sliko. Obrtniki in gospodarstveniki v tujini, slovenski kmetje pa brez obdelovalnih površin, ker se tega biznisa, kot smo bi rekli, dobro plačanega biznisa ne bodo šli več. Skratka, že dolgo nisem, razen pri zadnjem govorniku, doživel toliko slabih besed na račun slovenskega kmeta, ki, očitno, je iznajdljiv in pameten. Ta vlada pa dela vse to, da slovenskega kmeta, kljub njegovi iznajdljivosti in kljub njegovi pameti, uničuje. Zato je bil naš predlog zakona še pred letom dva tisoč devetnajst vložen v parlamentarno proceduro, da poskusimo pri tej koaliciji spodbuditi več zanimanja, predvsem pa več empatije do slovenskega kmeta, da morda pa je v tej ekipi šestih vladnih strank več optimizma, da je treba slovenskega kmeta podpreti in mu ne nalagati novih davčnih bremen. In še enkrat ... Katastrski dohodek je za kmeta alfa, vse ostalo gre potem dol, ker ima katastrski dohodek vpliv in na dohodnino in na javna sredstva. In zato smo upali, da bo ta koalicijska mašinerija drugačna od prejšnje. Ampak očitno je ta koalicija ubrala isti ton, isti tempo kot prejšnja. Predstavniki na vladi, na ministrstvih, napišejo mnenje zakaj so proti, proti pa so samo iz enega razloga. Ker je napačen predlagatelj. In spoštovani, ko boste šli čez vikend do slovenskih kmetov, jim povejte, da ste podprli njegovo počasno izumiranje, ki bo najbolj brutalno v letu dva tisoč dvajset.